Trudno się temu dziwić, ale niewątpliwie widać, że efekty tego kryzysu dalece przerastają sytuację, którą dzisiaj obserwujemy w gospodarce europejskiej. Niestety wiele mówi się też i tutaj, w gmachu Parlamentu Europejskiego, w Komisji Europejskiej, na temat deregulacji, zmniejszenia wpływu administracji na wolny rynek. Zamiast działań pojawiają się niestety kolejne słowa, a tak naprawdę regulacja rośnie, rośnie liczba urzędników. Pojawia się też realny problem konsekwencji, jakie forsują Parlament Europejski i Komisja Europejska w związku z pakietem klimatycznym. Dziwimy się, że właściciel wielkich hut chce przenosić produkcję poza Europę, ale on umie liczyć.

Dlatego, że są rozwiązania związane z pakietem klimatycznym, który poprzez poparcie państw dla dokumentów nieuchronnie prowadzi do wzrostu cen energii. Skoro rośnie cena energii, to w takim razie zmniejsza się opłacalność produkcji stali w Europie, a skoro tak, to ten człowiek jako biznesmen, który nie zajmuje się działalnością charytatywną będzie przenosił swoją produkcję tam, gdzie mu się to bardziej opłaca. Niestety działanie przynosi określone rezultaty, również działanie Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej, która nie bierze pod uwagę realnej gry interesu konkurencji na świecie, nie bierze pod uwagę, że pakiet klimatyczny jest odrzucany przez Stany Zjednoczone, Rosję, Chiny,

Unia Europejska chce być na czele szeregu. Tylko w ten sposób niestety działa na szkodę własnej gospodarki.

Jeżeli jest kryzys, trzeba pomagać gospodarce, zrobić wszystko, aby zmniejszyć jej regulację, trzeba zrobić wszystko, aby zmniejszyć koszty energii, jeszcze raz zastanowić się nad pakietem klimatycznym, bo jego skutki na pewno będą widoczne, ale w zakresie likwidacji miejsc pracy w Europie i przenoszenia kolejnych dziedzin produkcji poza Europę.